nú verður minnst látins fyrrverandi alþingismanns gunnlaugur finnsson bóndi á hvilft í önundarfirði og fyrrverandi alþingismaður lést þrettánda janúar síðastliðinn hann var á áttugasta og öðru aldursári gunnlaugur finnsson fæddist á hvilft í önundarfirði ellefta maí nítján hundruð tuttugu og átta foreldrar hans voru finnur finnsson bóndi þar og kona hans guðlaug sveinsdóttir húsfreyja gunnlaugur stundaði nám við menntaskólann á akureyri og brautskráðist þaðan með stúdentsprófi árið nítján hundruð fjörutíu og níu hann var bóndi á hvilft frá árinu nítján hundruð fimmtíu fram til tvö þúsund og sjö samhliða bústörfum kenndi hann lengstum við héraðsskólann á núpi og síðar við barna og unglingaskóla á flateyri þar til hann var kjörinn á þing árið nítján hundruð áttatíu varð hann kaupfélagsstjóri á flateyri og gegndi því starfi í átta ár gunnlaugur finnsson tók virkan þátt í félagsmálum sveitar sinnar og héraðs hann sat um aldarfjórðung í hreppsnefnd flateyrarhrepps og var oddviti tvö kjörtímabil þá var hann formaður fjórðungssambands vestfjarða í fjögur ár á þessum tíma drjúgum tíma af starfsævi sinni varði gunnlaugur í þágu þjóðkirkjunnar sat á kirkjuþingi og í kirkjuráði hálfan þriðja áratug og var jafnframt um tíma í stjórn hjálparstofnunar kirkjunnar auk þeirra starfa sem nú hafa verið talin átti hann sæti í ýmsum opinberum og stjórnskipuðum nefndum í alþingiskosningunum nítján hundruð sjötíu og fjögur var gunnlaugur í framboði í öðru sæti á lista framsóknarflokksins í vestfjarðakjördæmi og hlaut kosningu

hann tók þó sæti sem varamaður á útmánuðum nítján hundruð sjötíu og níu og sat samtals á sex þingum á alþingi var hann formaður félagsmálanefndar neðri deildar og lét sér einkum annt um mennta atvinnu samgöngu og byggðamál gunnlaugur finnsson var gegnheill samvinnu og félagshyggjumaður hann var sannfærður um að bæði einstaklingum og samfélagi vegnaði best þegar menn ynnu af einlægni saman að sameiginlegu markmiði þannig vann hann hin fjölmörgu störf sem hann sinnti fyrir byggðarlag sitt samvinnuhreyfinguna kirkjuna og fyrir þjóðina sem alþingismaður ég bið þingheim að minnast gunnlaugs finnssonar fyrrverandi alþingismanns með því að rísa úr sætum